un acuerdo, porque creo que todos somos conscientes de que este debate va mucho más allá de las cifras. Este debate va sobre qué Europa queremos construir. Y no puede ser que estemos en el inicio de una legislatura hablando de cómo lideramos la lucha contra el cambio climático, cómo fortalecemos el pilar social europeo, cómo mantenemos las políticas que van dirigidas a nuestro territorio, como la política agrícola común o la política de cohesión, y cómo nos adaptamos a nuevas políticas que tienen que ponerse en marcha, por ejemplo, migraciones... Hoy tenemos un caso claro encima de la mesa. Bueno, pues lo que es imposible es hacer más con menos recursos. Y eso es lo que algunos están planteando. Y por lo tanto creo que debemos ser conscientes todos de que necesitamos el tiempo suficiente para poder conformar un acuerdo y un consenso. Sé que es difícil, pero también creo que las prisas no pueden condicionar nuestro trabajo. Evidentemente, lo deseable, como decía el señor Šefčovič, es que en breve haya un acuerdo. Pero yo creo que muchos de los que estamos aquí pensamos que es preferible un no acuerdo antes de un mal acuerdo. No podemos permitirnos un mal acuerdo en el marco presupuestario.